Monsieur le Président, nous allons voter le rapport de M.

Simplement, compte tenu des conditions politiques dans lesquelles cet accord a été conclu au Conseil, nous souhaiterions obtenir une déclaration de la Commission sur sa vision de l'avenir de ce programme.